Primero dice Agenda digital para el crecimiento, la movilidad y el empleo.

La plena digitalización del sector público ―habida cuenta del extraordinario peso que tiene en todos los países europeos― es fundamental. Será una palanca digital que permitirá, como pocos otros instrumentos, el verdadero desarrollo de un mercado digital único, de un mercado único de las comunicaciones electrónicas. Ha llegado la hora de pisar el acelerador también para el sector público.